vitlaust en í mínum huga lít ég þannig á að skattar hækki ef skattar á einstaklinga hækka og skattar lækka á einstaklinga eða fyrirtæki eða hvern þann ef

segja hægt á teikna þetta upp í línuriti ég lít sem sagt þannig á að skattar lækki ef